Il veut montrer qu'il a repris les choses en main, mais à quel prix? Nous ne comptons plus les dérives autoritaires de ce régime. Beaucoup de choses ont déjà été dites, mais je trouve là qu'une nouvelle ligne rouge a été franchie les principes démocratiques que doit respecter un pays candidat à l'entrée dans l'Union européenne ne semblent plus faire partie des préoccupations du président turc.

Aujourd'hui, avec d'autres députés du HDP, elle risque de nouveau de se retrouver en prison. Leur crime dire ce qu'ils pensent, car c'est bien leur liberté d'expression qui est mise en cause. En tant que parlementaires, nous ne pouvons pas nous taire. Je voudrais lancer ici un appel solennel à votre solidarité pour que nous parrainions individuellement ces parlementaires.